Voorzitter, stel je voor je bent een meisje van 8. Je hebt geen idee wat je te wachten staat.

Zonder pardon wordt je clitoris weggesneden. 200 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd zijn slachtoffer van deze afschuwelijke misdaad. Ze worden meestal voor hun 15e verminkt. Laat me heel duidelijk zijn dit barbaarse gebruik is nooit te rechtvaardigen, op basis van traditie, cultuur noch religie. Ik steun de Commissie in haar strijd om genitale verminking uit te bannen. Jaarlijks lopen nog steeds miljoenen meisjes dit gevaar. Daarom moet de EU hier zo snel mogelijk een einde aan maken.